Gospodine predsjedavajući, pitka voda kao ljudsko pravo doista zvuči odgovorno i plemenito. Ali, potrebni su nam značajni resursi i kvalitetan zakonodavni okvir kako bismo to osigurali. Cilj je ove Direktive zaštita zdravlja ljudi od negativnih učinaka zagađenja vode i poticanje univerzalnog pristupa vodi namijenjenoj ljudskoj potrošnji te je, u tom smislu, ona korak u pravom smjeru. Jamstvo univerzalnog pristupa zahtijeva da istovremeno budu ispunjeni uvjeti za distribucije kvalitetne vode. Pozdravljam zalaganje za načelo supsidijarnosti i priznanje nadležnosti državama članicama u primjeni minimalnih zahtjeva kvalitete. Države članice ovim prijedlogom dobivaju veću slobodu, ali i odgovornost pri procjeni rizika za ljudsko zdravlje.